Panie Przewodniczący! Wybory powszechne, które się odbyły w Bangladeszu, są zaprzeczeniem wszelkiej demokracji i to nie dlatego, że opozycja nie brała w nich udziału, ale przede wszystkim dlatego, że nie było niezależnych obserwatorów, którzy mogliby napiętnować wszelkie fałszerstwa. Wygrała Liga Ludowa, która jest w tej chwili u władzy.